Ganz kurz Handelskompetenz ist seit dem Vertrag von Lissabon endlich in demokratischen Händen, und das ist ein absolutes Novum für unseren Kontinent das kann man nicht ausreichend betonen. Wenn ich es ironisch negativ sagen darf Das hat alles so lange gedauert, weil die Kommission alles so lassen wollte, wie es war, der Rat plötzlich noch mehr Kompetenzen bekommen wollte und die beiden sich gewundert haben, dass das Parlament gesagt hat Moment mal, der Vertrag gibt uns eindeutige Möglichkeiten, und die wollen wir nutzen! Dass es dann am Ende doch noch zu diesem Kompromiss gekommen ist, ist eigentlich eine gute Sache. Es bedeutet doch, dass wir gut zusammengearbeitet haben. Lieber Herr Kommissar mit den besten Grüßen an Herrn De Gucht Sie haben gesagt, die Kommission wird noch schneller und besser handeln können.

Sie werden es machen können, aber das Parlament wird besser beobachten und besser die Exekutive kontrollieren können, und wir werden uns dieser mühseligen Arbeit in aller Freundschaft unterziehen.